Ich persönlich bin der Meinung Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, ein kleiner Schritt. Es ist gut, dass man sich Gedanken macht, die Kappung unbedingt einzuführen. Es ist richtig, die Degression unbedingt auf den Tisch zu legen. Es ist wichtig, eine Konditionalität herzustellen, dass es öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen gibt. Diese Dinge sind richtig. Ich möchte aber schon sagen, dass mir persönlich schon ein bisschen auch der Mut gefehlt hat, über diese Dinge hinauszugehen. Man hätte ganz konkret Zahlungen ohne Gegenleistungen klar verneinen müssen.

Ich möchte aber aus dem Blick der DEVE Gruppe noch einen Punkt benennen Es war die Frage, ob man nicht ein weiteres Kapitel mit aufnehmen soll, um die spezielle Verantwortung der europäischen Agrarpolitik für den entwicklungspolitischen Bereich deutlich zu machen. Und das passiert leider nicht. Das bedauere ich sehr, denn unsere Agrarpolitik hat Auswirkungen auf Afrika, unsere Agrarpolitik mit dem Sojaimport hat Auswirkungen auf Brasilien, unsere Agrarpolitik und unsere Fischereipolitik haben Auswirkungen darauf, ob es auf der anderen Seite der Welt Fluchtbewegungen gibt oder nicht. Und hier aus dem Blick der DEVE Gruppe, aus dem Blick der Entwicklungshilfegruppe ist der Bericht leider, leider nicht weitgreifend. Es ist eine vertane Chance, deutlich zu machen, dass Agrarpolitik in Europa eng verbunden ist mit Fluchtbewegungen auf der Welt.